Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une industrie de haute technologie, intégrant de nombreuses innovations et s'appuyant sur une main d'œuvre qualifiée. La Commission européenne doit pouvoir s'appuyer sur la conférence de haut niveau et sur les partenaires sociaux pour soutenir le développement du secteur.

Face à une économie chinoise caractérisée par une forte implication étatique et une politique commerciale agressive, les dommages potentiels pour nos économies et nos emplois sont considérables. La Chine n'est pas une économie de marché, il ne serait pas acceptable de lui accorder ce statut tant qu'elle ne satisfait pas aux cinq critères techniques, qui sont loin d'être respectés.